Așa cum adoptarea în 2008 a documentului a fost benefică pentru mediul antreprenorilor din Europa, procedura de înființare a unei companii devenind mai ușoară și mai simplă, dar și mai ieftină, doresc ca la acest punct al agendei să aduc în discuție societățile private europene, așa numitele SPE uri. Știm cu toții, în practică, că SPE urile ar însemna că IMM urile pot să și desfășoare o activitate profesională, indiferent pe ce teritoriu al Uniunii Europene s ar afla, ca și în propria țară. Dacă vor opta pentru SPE, antreprenorii vor economisi timp și bani din asistența juridică, gestionare și administrație. Consider că în aceste momente, tocmai pentru a putea asigura dezvoltarea unor astfel de companii cu sprijin european, guvernele trebuie să ajungă la un acord asupra unui nou act legislativ, care să le permită întreprinderilor mici să se înregistreze ca societăți private europene. Această posibilitate, alături de adoptarea contractului european de vânzare cumpărare, consider că ar reprezenta un adevărat salt pentru IMM urile din Uniunea Europeană.